ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum

helgi hrafn gunnarsson og össur skarphéðinsson fyrstu grein frumvarpsins hljóðar svo í stað orðanna sameiginlegan rétt til fæðingarorlofs í allt að þrjá mánuði í fyrsta málslið fyrstu málsgrein tólftu greinar kemur sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að þrjá mánuði hvort um sig auk þriggja mánaða sem annað foreldrið getur tekið í heild eða foreldrar skipt með sér aðra grein í stað orðanna sameiginlegan rétt til fæðingarstyrks í allt að þrjá mánuði í fyrsta málslið fyrstu málsgrein tuttugustu greinar kemur sjálfstæðan rétt til fæðingarstyrks í allt að þrjá mánuði hvort um sig auk þriggja mánaða sem annað foreldrið getur tekið í heild eða foreldrar skipt með sér þriðja grein skýrir sig sjálf en það er lög þessi öðlast þegar gildi ég lagði þetta frumvarp fram áður á síðasta þingi á hundrað fjörutíu og fjögur löggjafarþingi mál númer fjögur hundruð og þrettán

frumvarp þetta er lagt fram í því skyni að leggja rétt foreldra sem eiga andvana barn eftir tuttugu og tveggja vikna meðgöngu að jöfnu við rétt foreldra sem missa barn stuttu eftir fæðingu á meðan á fæðingarorlofi stendur gildandi lög gera greinarmun á rétti til fæðingarorlofs og fæðingarstyrks í slíkum tilvikum sem nemur sex mánuðum engin sanngirnisrök liggja því til grundvallar allt frá gildistöku laga númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu um breytingu á lögum númer sextíu og sjö nítján hundruð sjötíu og eitt um almannatryggingar hafa íslensk lög mælt fyrir um rétt foreldra til fæðingarorlofs vegna andvanafæðingar samkvæmt fyrsta ákvæðinu um fósturlát og andvanafæðingar og athugasemdum með því var það móðirin sem átti rétt á eins mánaðar fæðingarorlofi og var sá tími hugsaður fyrir konuna til að jafna sig eftir barnsburð við þróun ákvæða um fæðingarorlof vegna fósturláta og andvanafæðinga má greina aukna áherslu á hinn andlega þátt slíks áfalls í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi er varð að lögum um breytingu lagaákvæða um fæðingarorlof númer fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö er vísað til þess að það taki konu langan tíma að jafna sig bæði líkamlega og andlega eftir andvanafæðingu með gildandi lögum um fæðingar og foreldraorlof númer níutíu og fimm tvö þúsund var réttur vegna andvana barns gerður sameiginlegur til þriggja mánaða í samræmi við almennar breytingar í þá veru að báðir foreldrar hefðu sama rétt við fæðingu barns fæðing andvana barns er mikið áfall missir barns skömmu eftir fæðingu er einnig mikið áfall réttlæti hin ólíku réttindi samkvæmt gildandi lögum ef barn deyr í móðurkviði fyrir fæðingu fá foreldrarnir sameiginlega þriggja mánaða fæðingarorlof þeir foreldrar sem eignast lifandi barn en missa það skömmu síðar fá hins vegar fulla níu mánuði í samræmi við hina almennu meginreglu um lengd fæðingarorlofs í báðum tilvikum þurfa foreldrarnir að takast á við sambærilegt sorgarferli til viðbótar því álagi sem fylgir fæðingu barns hið andlega bataferli er af sama meiði hvort sem barnið lést í móðurkviði eða stuttu eftir fæðingu með frumvarpi þessu er því lagt til að réttur foreldra til fæðingarorlofs og fæðingarstyrks við andvana fæðingu barns verði sjálfstæður í allt að þrjá mánuði fyrir hvort um sig og sameiginlegur í þrjá mánuði að auki samtals níu mánuðir þetta er í samræmi við tilhögun gildandi reglna við andlát barns skömmu eftir fæðingu sem byggist á hinum almennu réttindum um lengd og skiptingu fæðingarorlofs og fæðingarstyrks

fór ég í í fyrra þegar mér var bent á þetta misræmi og þetta í rauninni óréttlæti sem fólki fannst hvað varðar þennan lið það var fullt af fólki sem skoraði á mig að gera það kannski sérstaklega vegna þess að þetta gerðist ekkert langt frá mér að fólk missti barn sitt það var andvana við fæðingu hvorki ég né nokkur annar getur sagt til um það hvað kona eða foreldrar eða fjölskylda er lengi að jafna sig eftir svona gríðarlegt áfall sem það er að missa barn mig langar með leyfi forseta

sem okkar góði vinur og félagi guðbjartur hannesson sem ekki er hjá okkur í dag vegna veikinda og ég vil nota tækifærið og senda honum baráttu og batakveðjur og ég veit að honum hefði verið sama þó ég hefði lesið upp þessa grein sem hann skrifaði fimmtánda október tvö þúsund og tólf hún heitir missir á meðgöngu og barnsmissir mér finnst þessi grein akkúrat fanga það hvað þetta frumvarp gengur út á og hvað þetta er mikið áfall fyrir fólk sem lendir í þessu hann skrifaði þessa grein í tilefni þess að stuðningshópurinn englarnir okkar stóð fyrir minningarathöfn um missi á meðgöngu og barnsmissi í hallgrímskirkju fimmtánda október tvö þúsund og tólf þar segir hann með leyfi forseta þegar barn er í vændum er tilhlökkunin verulega mikil allar væntingar standa til þess að í heiminn verði borinn einstaklingur sem foreldrar og aðrir aðstandendur eiga eftir að njóta framtíðarinnar með á hverju ári verða þó fjöldi fólks fyrir þeirri djúpu sorg að framtíð þessa litla einstaklings verður að engu þegar barnið fæðist andvana of snemma til að eiga sér líf eða deyr eftir fæðingu eftir sitja foreldrarnir með brostnar vonir tóma vöggu og þunga sorg sem enginn orð duga til að lýsa þó eigum við orð sem lýsa börnum án foreldra mökum án maka en ekkert orð yfir það að vera foreldri sem hefur misst barn sorgin vegna framtíðarinnar sem ekki varð er þó ekki einungis foreldranna hún er líka sorg ömmu og afa systkina frænda frænku og vinanna allt þetta fólk upplifir sorgina með ástvinum sínum viðbrögð og viðmót gagnvart þeim sem verða fyrir þessari sáru reynslu hefur á undanförnum árum og áratugum breyst mikið til batnaðar

því eru margir sem ekki hafa fengið tækifæri til að vinna úr missi sínum og sorg eins eiga margir erfitt með að sýna hluttekningu sína finna ekki orðin eða vita ekki hvað er viðeigandi í þessum erfiðu aðstæðum framtak stuðningshópsins innan okkar er mikilvægt segir hann því með opinni umræðu vill hópurinn styðja við aðstandendur þeirra sem missa á því að sýna hluttekningu í sorginni orð eru oft óþörf nærvera faðmlag eða hlýtt handtak segir svo margt þessi orð sem eru skrifuð af guðbjarti hannessyni lýsa þessu nákvæmlega sem ég er að tala um ég þakka honum fyrir þau að hafa haft tækifæri til þess að nota þau hér til þess að styðja við frumvarpið ég vona svo sannarlega að það fái alla vega umræðu í þinginu og við ræðum þessi mál

segja það að þetta sé réttlætismál

hæstvirtur forseti ég vona og endurtek það að þetta fái brautargengi í